virðulegi forseti sjávarútvegur er ein helsta atvinnugrein á landsbyggðinni og þekkt er að miklar breytingar verða í atvinnu og íbúaþróun í kjölfar þess að minna er veitt og unnið svo sem vegna þess að kvóti fluttist í burt frá byggðarlaginu þrjátíu prósent samdráttur í þorskafla hefur sömu áhrif og kvótaflutningur en meiri þó að því leyti til að minnkunin mun væntanlega koma fram miklu víðar í sjávarbyggðum landsins minni afli og vinnsla þýðir einfaldlega fækkun starfa og því fylgir fólksfækkun skýr dæmi um þetta má víða finna en ef til vill eru skýrslu dæmin á vestfjörðum og norðurlandi vestra hagfræðistofnun háskóla íslands bendir á í nýútkominni skýrslu um áhrif aflasamdráttar í þorski á fjárhag sveitarfélaga að fólksfækkunin hafi fyrst og fremst eða verið mest í aldurshópnum fertugum og yngri og þess má vænta að svo verði einnig nú vegna þeirra áhrifa sem verða vegna samdráttar í þorskveiðum á næstu árum vellaunuðum störfum í útgerð mun fækka og líklega munu meðaltekjur viðkomandi byggðarlaga lækka hagfræðistofnun háskóla íslands metur áhrifin um tólf milljarða króna samdrátt á þremur árum í minnkun vergra þátta tekna á landsvæðinu utan höfuðborgarsvæðisins á síðustu tíu árum hefur orðið mikil fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu um tuttugu og sjö þúsund manns á árunum nítján hundruð níutíu og sjö til tvö þúsund og sex en veruleg fækkun á vestfjörðum og á norðurlandi vestra um tólf þúsund manns á hvoru svæði á þessu árabili nánast kyrrstaða á norðurlandi eystra en fjölgun á þeim svæðum sem liggja að höfuðborgarsvæðinu á þessum tíma hafa líka orðið verulegar breytingar á meðaltekjum eftir landsvæðum í þá veru að meðaltekjur á höfuðborgarsvæðinu hafa vaxið meira en á landsbyggðinni og sundur dregið með svæðunum nú eru meðaltekjur á höfuðborgarsvæðinu átján prósent hærri en á landsbyggðinni meðaltekjur eru tuttugu og sjö prósent hærri á höfuðborgarsvæðinu en á suðurlandi og norðurlandi vestra tuttugu og tvö prósent hærri en en á vestfjörðum og sautján prósent hærri en á norðurlandi eystra munurinn hefur vaxið úr því að vera ellefu prósent árið nítján hundruð níutíu og átta í tuttugu og tvö prósent á vestfjörðum á suðurnesjum hefur munurinn vaxið enn meira en áður var munurinn aðeins eitt prósent en er núna orðinn fjórtán prósent

fyrir hæstvirtur iðnaðarráðherra tvær spurningar sem finna er á þingskjali tvö hundruð og fjórtán